Queremos instrumentos efectivos dentro del Estado de Derecho, no una salida militar unilateral o el recorte de libertades, porque es un triunfo del terrorismo y no es efectivo, como vimos con los problemas de inteligencia.

Alto a la tolerancia de nuestros supuestos aliados con los terroristas, el embargo de armas o el apoyo a los procesos de negociadores de las Naciones Unidas. Lo que es terrible es escuchar al portavoz del Partido Popular acusando de elegir a los terroristas a un diputado por pedir información sobre el control de datos o que el señor González Pons, con su cainismo político acostumbrado del Partido Popular, nos acuse a la izquierda de merecer estos atentados. Ellos, que destruyeron los Estados laicos que son la barrera contra el terrorismo o que tienen socios estratégicos que propagan el wahabismo, que son los padres takfiristas del Dáesh.